Gerade auch für Migranten und Benachteiligte ist das der entscheidende Punkt. Deswegen müssen wir auch bei den kleinen Kindern schon anfangen. Sie müssen die jeweilige Sprache des Landes lernen. Deswegen liegt der Schwerpunkt im neuen Erasmus Programm auf den Auszubildenden. Es geht eben nicht nur um die sowieso schon besser gestellten Schülerinnen im Gymnasium oder Studierende. Aber natürlich, insgesamt wollen wir mehr für Bildung tun, und es geht immer um Ausbildung, aber natürlich geht es generell um Bildung und Persönlichkeitsbildung, dass man den Horizont erweitern kann, dass man in Europa und darüber hinaus unterwegs ist. Hier sind genug, die selber Erasmus Studierende waren, und alle sagen, wie sehr sie davon profitiert haben. Unser Anliegen ist einfach, möglichst vielen jungen und auch nicht mehr so jungen Menschen diese Chance zu geben. Denn Europa tut ewas für seine Bürgerinnen und Bürger!